Ceea ce aș dori să subliniez este importanța redactării unor norme de concurență clare, favorabile și utile IMM urilor. Ele sunt deosebit de importante pentru întreaga economie europeană și au, în plus, un potențial imens în ceea ce privește inovarea. În acest sens, consider că ar fi indicată includerea unui capitol dedicat întreprinderilor de talie mică, cu accent asupra concurenței loiale. Politica în domeniul concurenței ar trebui să contribuie la promovarea și respectarea standardelor deschise și a interoperabilității. Astfel, s ar preveni un blocaj tehnologic exercitat asupra actorilor de pe piață. Aș dori să închei prin a preciza că aplicarea unei politici de succes în domeniul concurenței și funcționarea nerestricționată a pieței interne sunt condiții esențiale pentru o creștere economică durabilă în Uniunea Europeană.